Ich glaube nicht, dass dieses Asylpaket so gut gelungen ist. Es ist sehr löchrig.

Familien werden auseinandergerissen und leben in unterschiedlichen Ländern. Sie können nicht zusammengeführt werden, weil eben dieses Erststaatprinzip gilt.

Eurodac Auch hier stellen wir Menschen unter Generalverdacht, dass es sich hier generell um Kriminelle handelt.

Und wenn man sich bei einer Verfahrensrichtlinie nicht darauf einigen kann, was ein sicherer Drittstaat ist will heißen, dass Schweden sicherer Drittstaat anders definiert als Deutschland oder Italien was hat das dann noch mit einem gemeinsamen europäischen Asylverfahrenssystem zu tun? Das sind Punkte, wo ich sagen muss, wir finden es sehr schwierig, und wir sehen nur einen kleinen Fortschritt.

Gerade dieser Arbeitsmarktzugang kann diesen Menschen die Möglichkeit geben, zurück in ein Leben zu finden und sich auch zu integrieren und ein neues Leben zu entwerfen.

Insgesamt möchte ich die Kommission aber bitten, nicht nur die alte, sondern auch die neuen Richtlinien wirklich konsequent umzusetzen und die Mitgliedstaaten auch in die Pflicht zu nehmen.